Jsem velmi rád, že jsem byl u tohoto historického hlasování, a jsem přesvědčen, že tato dohoda povede k posílení obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Kanadou. Já jsem ostatně příznivcem obecně principů volného obchodu, jsem odpůrcem cel a jiných obchodních bariér, proti kterým bychom jako Evropská unie měli vystupovat a bojovat. Ostatně Evropská unie, jedna z myšlenek naší integrace, je právě volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob, a tato dohoda do naší filozofie, naší spolupráce svobodných právních států zapadá. Jsem tedy velmi rád, že tato dohoda byla přijata a doufám, že se naplní odhady, že povede ke zvýšení obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou, a to až o 20 a že přínos bude v řádech miliard eur pro obě strany a že povede k většímu množství volných pracovních míst, nikoliv k tomu, čím nás straší levice, že naopak pracovní místa ubydou.